á nefndarfundi stjórnskipunar og eftirlitsnefndar þann tuttugasta og þriðja september síðastliðinn var jón þór ólafsson kosinn annar varaformaður nefndarinnar og á nefndarfundi íslandsdeildar þingmannanefnda efta og e e s þann tuttugasta og fjórða október síðastliðinn